Es gibt Manches, was auch der Gesetzgeber verändern muss, damit es schlagkräftiger wird. Ich glaube, dass wir dafür auch die Kommission und den Rat brauchen, um das entsprechend hinzubekommen. Wir müssen auch sehen, dass die Mitgliedstaaten manchen Nutzen haben. Es kann nicht sein, dass ein Land, das Sie am besten kennen, es verhindert, dass andere Länder auch die Möglichkeit einer Ansiedlung von konsularischen Diensten das ist etwas, was auch dem Bürger angeht verhindern wollen. Das sind wichtige Fragen, die wir sehen müssen, weil es kostensparende Effekte für unsere Mitgliedsländer mit sich bringt. Wenn jemand das machen will, soll er das machen können.